heute kritisiert haben.

Das ist undemokratisch bis ins Mark! Was ist denn das Problem, wenn wir nächste Woche abstimmen?

Aber die anderen Schattenberichterstatter waren überhaupt nicht eingebunden. Deshalb ist es richtig, dass wir heute nicht darüber entscheiden.